virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu um gildi laga númer eitt tvö þúsund og tíu um breytingu á lögum númer níutíu og sex tvö þúsund og níu um heimild til handa fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs til að ábyrgjast lán tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta frá breska og hollenska ríkinu til að standa straum af greiðslum til innstæðueigenda hjá landsbanka íslands h f hinn þrítugasti desember tvö þúsund og níu samþykkti alþingi lög um breytingu á fyrrgreindum lögum númer níutíu og sex tvö þúsund og níu breytingarlögin voru lögð fyrir forseta íslands til staðfestingar á fundi ríkisráðs daginn eftir þann þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og níu forseti staðfesti lögin ekki á fundinum hinn fimmti þessa mánaðar synjaði forseti íslands lögunum staðfestingar eins og fram kemur í tuttugasta og sjöttu grein stjórnarskrárinnar öðlast lögin gildi þrátt fyrir að forseti synji lagafrumvarpinu staðfestingar voru lögin birt í stjórnartíðindum þann sjötta janúar síðastliðinn og fengu númerið eitt tvö þúsund og tíu í tuttugasta og sjöttu grein stjórnarskrárinnar kemur fram að synji forseti lagafrumvarpi staðfestingar skuli leggja það svo fljótt sem kostur er undir atkvæði allra kosningabærra manna í landinu til samþykktar eða synjunar með leynilegri atkvæðagreiðslu ekki er til að dreifa í lögum öðrum ákvæðum hvernig þjóðaratkvæðaratkvæðagreiðsla skuli framkvæmd þá hefur þjóðaratkvæðagreiðsla samkvæmt ákvæðinu ekki farið fram áður til að ekki ríki vafi um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslunnar þykir nauðsynlegt að setja um hana reglur þykir í því sambandi æskilegt ef eða nauðsynlegt að löggjafinn setji þær reglur þegar hafa verið lögð fram á þessu löggjafarþingi tvö frumvörp um þjóðaratkvæðagreiðslur annað þeirra er stjórnarfrumvarp og hitt þingmannafrumvarp og eru þau til umfjöllunar í allsherjarnefnd alþingis þar sem málin eru ekki fullrædd í nefndinni og brýnt er að hefja undirbúning komandi atkvæðagreiðslu sem allra fyrst er lagt til að sett séu um hana sérstök lög og er það efni frumvarps þessa sem er til umræðu nú með því að leggja það til tel ég að framkvæmdarvaldið sinni þeirri skyldu sinni að standa fyrir atkvæðagreiðslu svo fljótt sem kostur er eins og boðað er í stjórnarskránni er áríðandi að frumvarpið verði fljótt að lögum svo hefjast megi handa við að útbúa nauðsynleg kjörgögn og á ég þar einkum við kjörseðil sem nota á við utankjörfundaratkvæðagreiðslu vík ég nú að efni frumvarpsins í fyrstu grein frumvarpsins er lagt til að svo fljótt sem kostur er og eigi síðar en fyrsta laugardaginn í mars næstkomandi skuli fara fram almenn og leynileg þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort lög númer eitt tvö þúsund og tíu haldi gildi eða þau felld úr gildi er dómsmálaráðherra falið að höfðu samráði við landskjörstjórn að taka nánari ákvörðun um dagsetningu atkvæðagreiðslunnar það er mikilvægt að þjóðaratkvæðagreiðslan verði haldin án óþarfa dráttar í dómsmálaráðuneytinu er nú þegar hafinn undirbúningur að því að atkvæðagreiðslan geti farið fram og mögulegar dagsetningar ræddar virðast þrjár dagsetningar geta komið til greina verði frumvarpið að lögum að því gefnu að kosningin fari fram á laugardegi svo sem venja er við kosningar hér á landi tuttugasta febrúar tuttugasta og sjöunda febrúar eða sjötta mars verður við ákvörðun á dagsetningunni að huga að því að vanda verður til atkvæðagreiðslunnar og tími til utankjörfundaratkvæðagreiðslu verði nægur þeir íslendingar sem búsettir eru erlendis og sem rétt hafa til að kjósa í þessum kosningum eru um tíu þúsund koma þarf kjörgögnum til um hundrað fjörutíu staða erlendis og eins þarf að gefa tíma fyrir kjósendur erlendis til að neyta kosningarréttar síns og koma atkvæði sínu til íslands samkvæmt fimmtugustu og sjöundu grein laga um kosningar til alþingis má hefja utankjörfundarkosning átta vikum fyrir kjördag í sjöundu greinar frumvarpsins er lagt til að atkvæðagreiðsla utan kjörfundar skuli hefjast svo fljótt sem kostur er eftir að kjörseðlar hafa verið fullgerðir en framkvæmd utankjörfundaratkvæðagreiðslu fara að öðru leyti eftir ákvæðum laga um kosningar til alþingis verði frumvarp þetta að lögum og taki þau gildi í byrjun næstu viku gæti utankjörfundarkosning hafist í kringum tuttugasta og fimmta janúar næstkomandi ef allt gengur að óskum ef kjördagur yrði þann tuttugasta febrúar næstkomandi gæfust tæpar fjórar vikur til utankjörfundaratkvæðagreiðslu er sá tími allstyttri en verið hefur við kosningar hér á landi einnig yrði undirbúningurinn að ganga algerlega snurðulaust fyrir sig til að þessi dagur gengi upp yrði tuttugasta og sjöunda febrúar fyrir valinu gæfist tæpar fimm vikur til utankjörfundaratkvæðagreiðslu og sex ef síðasta mögulega dagsetning sjötta mars verður valin við val á kjördegi verði meðal annars tekið mið af því hvernig undirbúningi kosninganna miðar en ég tel að það geti ekki dregist mjög lengi að ráðherra taki ákvörðunina í hæsta lagi tvær vikur ef ég á að giska á einhvern tíma aðaláherslan verður lögð á að atkvæðagreiðslan verði haldin eins fljótt og unnt er að teknu tilliti til vandaðs undirbúnings hennar í frumvarpinu er lagt til að framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslunnar taki eftir því sem við á mið af því kosningakerfi sem fyrir er byggir frumvarpið það í meginatriðum á sömu skipan og fram kemur í lögum um framboð og kjör forseta íslands númer þrjátíu og sex nítján hundruð fjörutíu og fimm og lögum um kosningar til alþingis númer tuttugu og fjögur tvö þúsund enda er í hinum fyrrgreindu lögum gert ráð fyrir að við forsetakjör gildi ákvæði laga um kosningar til alþingis að svo miklu leyti sem sérreglna er ekki þörf í frumvarpinu er því vísað almennum orðum til ákvæða laga um kosningar til alþingis þannig er í annarri grein frumvarpsins vísað til þess að um kosningarrétt ég kjörskrá fari á sama hátt og við alþingiskosningar þó skulu kjörskrár miðaðar við íbúaskrá þjóðskrár þremur vikum fyrir kjördag og skulu þær liggja frammi hjá sveitarstjórnum í heila viku fyrir kjördag sem er nokkuð styttra tímamark en samkvæmt lögum um kosningar til alþingis hins vegar er kjörskrárviðmiðið það sama og í lögum um framboð og kjör forseta íslands þá er í annarri málsgrein annarrar greinar tekið fram að meiri hluti greiddra atkvæða ráði niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar ekki eru gerðar kröfur um lágmarksþátttöku kjósenda eða tiltekið hlutfall kjósenda þurfi að ná fram niðurstöðu enda ekki fullvíst að tuttugasta og sjöttu grein stjórnarskrárinnar heimili að slík skilyrði séu sett í þriðju greinar frumvarpsins er gerð tillaga um hvernig spurning sú sem lögð verður fyrir kjósendur á kjörseðlinum skuli sett fram miðar tillagan að því að spurningin sé skýr og afdráttarlaus og með þeim hætti að hlutlægni verði ekki dregin í efa er framsetning spurningarinnar byggð á tillögu félagsvísindastofnunar háskóla íslands en hún kemur fram í skýrslu þeirri sem nefnd er í greinargerð með frumvarpinu frá starfshópi ríkisstjórnarinnar um tilhögun þjóðaratkvæðagreiðslu frá árinu tvö þúsund og fjögur álitamál er hvernig spurning sú sem lögð er fyrir kjósendur skuli orðuð og sett fram verður í því samhengi að taka tillit til orðalags tuttugasta og sjöttu grein stjórnarskrárinnar sem kveður á um að þrátt fyrir að forseti synji lagafrumvarpi staðfestingar taki það engu að síður lagagildi en bera skuli það svo fljótt sem kostur er undir atkvæði allra kosningarbærra manna í landinu til samþykktar eða synjunar með leynilegri atkvæðagreiðslu þannig liggur fyrir kjósendum að taka afstöðu til samþykktar eða synjunar rétt eins og það lá fyrir alþingismönnum þegar atkvæðagreiðsla um frumvarpið fór fram í því ljósi er gert ráð fyrir að kjósendur greiði lögunum annars vegar já til samþykktar eða nei til synjunar

lagt er til að heiti laganna sem kjósa á um sé tekið fram í spurningunni þrátt fyrir að textinn á kjörseðlinum verði við það langur þannig verði atkvæðagreiðslan mun skýrari fyrir kjósendur í stað þess til dæmis að einungis númer laganna sé tilgreint er slíkt fyrirkomulag einnig viðhaft í danmörku en þar er reyndar titill laganna látinn nægja og ekki borin fram spurning eins og lagt er til í frumvarpinu í danmörku eru síðan nánari leiðbeiningar á kjörstað þá skal samkvæmt fimmtu grein frumvarpsins viku fyrir kjördag birta spurninguna með auglýsingu í ríkisútvarpi og dagblöðum og vekja í þeirri auglýsingu jafnframt athygli á því að lög þau sem greiða á atkvæði um frumvarpi til þeirra og öll skjöl varðandi meðferð málsins á alþingi séu aðgengileg á áberandi stað á vefsíðu alþingis í níundu grein frumvarpsins er kveðið á um að landskjörstjórn skuli skipa umboðsmenn til að gæta sjónarmiða andstæðra fylkinga við atkvæðagreiðsluna og úrlausn ágreiningsmála samkvæmt lögum um kosningar til alþingis verður kjörseðill ekki að ágreiningsefni nema umboðsmaður framboðslista dragi úrskurð yfirkjörstjórnar um gildi atkvæðisins til að hafa sambærilegt fyrirkomulag við þjóðaratkvæðagreiðsluna er lagt til að landskjörstjórn skipi umboðsmenn sem hafa það hlutverk að fylgjast með atkvæðagreiðslunni og þar með talningu atkvæða og gæti þar sjónarmiða andstæðra fylkinga við úrlausn ágreiningsmála með sama hætti og umboðsmenn framboðslista samkvæmt lögum um kosningar til alþingis þá er í frumvarpinu fjallað um hugsanlega kæru varðandi lögmæti atkvæðagreiðslunnar skulu slíkar kærur sendar landskjörstjórn eins og nánar er kveðið á um í tólfta samanber tíundu greinar frumvarpsins er þetta svipað fyrirkomulag og viðhaft er í forsetakosningum nema í frumvarpinu er lagt til að landskjörstjórn hafi með höndum þau störf sem hæstiréttur hefur í forsetakosningum dómstólar eiga svo úrskurðarvald um gildi ákvörðunar landskjörstjórnar ef á reynir virðulegi forseti ég hef gert grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins ég legg því til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til allsherjarnefndar og annarrar umræðu